acest nou instrument financiar va fi relevant pentru cooperarea noastră cu țările de interes strategic pentru Uniune. Noul instrument răspunde unei nevoi reale și va contribui la implementarea dimensiunii internaționale a Strategiei Europa 2020. El va permite Uniunii să își urmărească obiectivele strategice, dincolo de cooperarea pentru dezvoltare, angajându se cu actori cheie la nivel internațional, pentru a și promova în mod eficace interesele și pentru a răspunde, cum se spune, provocărilor globale. Salut, în special, faptul că fondurile alocate în cadrul acestui instrument vor fi cheltuite pe baza unor priorități tematice precis indicate, ca și ancorarea solidă a propunerii de regulament în valorile fundamentale ale Uniunii.